La Comisión —creo yo— ha de recabar la información necesaria para ofrecer una postura contundente y única en todo el espacio europeo. Mientras tanto, deben tomarse todas aquellas medidas cautelares que sean adecuadas para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Pero, sobre todo, este episodio debe servir para impulsar una urgente reforma de la normativa sobre protección de datos y sobre la privacidad de las comunicaciones entre los particulares. Resulta imprescindible contar con un reglamento acorde a los tiempos en todo el espacio europeo. Si la Edad Media propagó la idea de que la ciudad nos hace libres ―el aire de la ciudad hace libres, se decía―, para destacar justamente las ventajas de la protección real frente a las servidumbres personales ante los señores feudales, hoy debe ser el aire del Derecho europeo precisamente el que garantice nuestra vida privada. Defendamos, pues, el aire de libertad desde la Unión Europea frente a los vientos que pueden desencadenar otros poderes oscuros y cerrados.